Señora Hedh, señora Bauer, no puedo estar más de acuerdo con la iniciativa, la pregunta y el debate que ustedes han suscitado aquí esta noche.

Y que tenemos que abordar juntos. Un ejemplo más de la importancia de unir nuestros esfuerzos a nivel europeo, y más allá del nivel europeo, para poder afrontar esta lacra. En su pregunta, ustedes hablan primero de si el enfoque que debe darse en la Unión Europea debe centrarse en los derechos humanos, con carácter global, hablando de repatriación y reinserción, asuntos sociales e inclusión social.

Estamos absolutamente de acuerdo en que ése es el enfoque adecuado. Además, también, en relación con la proporcionalidad en la severidad de las penas es otro de los asuntos que ustedes plantean en su pregunta y en la necesidad de medidas adicionales con respecto a la protección de las víctimas. Han señalado e insistido y estoy muy de acuerdo en que la protección de las víctimas es esencial para poder luchar contra la trata y el tráfico de los seres humanos, y que el consentimiento de una víctima indefensa o de un niño ante la explotación es absolutamente irrelevante, debe ser irrelevante a la hora de castigar esa conducta

Creemos que es también una reflexión importante la que nos plantean sobre el tema de la demanda.

En su apartado 2, en la pregunta, nos parece absolutamente necesaria la coordinación de la información. Por tanto, coincidimos también con un planteamiento, que nos parece muy acertado, de esta pregunta. Además, nos preguntan por las medidas de prevención. Hay que decir, a ese respecto, que la Unión Europea viene trabajando en esas medidas de prevención. Ya en el año 2005 el Consejo adoptó un plan al respecto, que habría que implementar eficazmente y también, como usted sabe, la trata de seres humanos está incluida en muchos acuerdos entre la Unión Europea y terceros países, por ejemplo, la Asociación Estratégica Unión Europea África. Y también es una de las prioridades de los Acuerdos de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales.

Quiero terminar diciendo que la Presidencia española va a trabajar en esa dirección, que va a ocuparse especialmente del tema de los niños afectados por esa trata, que es una de las principales prioridades de la Presidencia española. Entre otras iniciativas, hemos pedido a la Comisión que presente, a principio de 2010, un plan de acción sobre menores no acompañados que lleguen a la Unión Europea. Por último, señor Presidente, la Presidencia española pretende, durante su mandato, durante este semestre, que inmediatamente se produzca un debate sobre una Directiva de lucha contra la trata de seres humanos que estoy convencido la nueva Comisión va a presentar

En cuanto se produzca esa propuesta de la Comisión, la Presidencia española comenzará su discusión en el Consejo y con el Parlamento.